Prodejci kebabu si za pár peněz nechávají vozit z Německa zmražené hroudy masa, které jsou napíchané fosfátem, aby ušetřili, neboť maso tak nevysychá na grilu a prodávají ho se sníženými náklady za pár eur spotřebitelům. Současný postup nemá nic společného ani s vařením, tradičně se totiž tato pochutina dělá prokládáním různých druhů masa, různě tučných, a ne z látky nevábného tvaru i zápachu.

To je pro mě totiž daleko důležitější. A pokud existuje sebemenší podezření, tak se musím chovat dle principu předběžné opatrnosti, to znamená chovat se tak, abych občany riziku nevystavovala. A tak, jak již zde bylo několikrát řečeno, vkládáte nám do úst něco, co prostě není pravda. My pouze chceme jediné, aby Komise zbytečně nespěchala, počkala si na to, jak evropská agentura celou tuto záležitost za rok posoudí a s těmi výsledky, jak se seznámíme, tak podle nich a podle toho, jak ty výsledky dopadnou, abychom se zachovali. Nevím, kam spěcháte vy, ale my nespěcháme nikam, kde bychom mohli ublížit evropských občanům.